Hvala lepa, predsednik! Spoštovane kolegice in kolegi, vsi lepo pozdravljeni! Jaz sem vesel, no, da danes obravnavamo, to zadevo, saj se s tem pričenja prvi korak k ustreznemu preoblikovanju, ki bo omogočil večji nazor in pa bolj transparentno poslovanje študentskih organizacij in je obenem tudi prvi korak, ki omogoča, da se, med študenti povrne zaupanje v organizacijo, ki je bila v prvi vrsti ustvarjena za samostojno delovanje in združevanje študentov v eno enotno skupnost. Namreč, vseeno ni vse slabo in tudi niso vsi posamezniki, ki delujejo v teh organizacijah, slabi. Mnogi izmed njih opozarjajo na težave in delajo v dobro študentov, ampak seveda, se tako kot povsod najdejo izjeme, ki delajo samo v svojo korist. In od leta tisoč devetsto štiriindevetdeset že ta zakon ostaja takšen, kot je. Vsega skupaj ga sestavlja štirinajst členov, in če že ne bi bilo potrebe po drugih spremembah, je vsaj čas tisti, ki terja spremembe in pa spremembe v družbi, in navsezadnje, v študentski populaciji. Še vedno sem mnenja, da je ŠOS vseeno tisti, ki bo moral glede svojega ugleda največ storiti sam, in tukaj me veseli, da se ŠOS tudi s predlaganimi spremembami strinja in tudi sam določene popravke predlaga. Tudi sodišča so v večih sodbah določila, da gre v primerih študentskih organizacij za osebe javnega prava in s to dikcijo se vsi strinjamo, da dikcija kot sama, torej osebe javnega prava, problema ne bo rešila. Kot je pa povedala že moja kolegica, poslanka Korče, bomo zadevo na tej točki podprli, si pa tako kot vsi drugi želim, da v naslednji fazi zadevo dopolnimo in jasno določimo, čemu vsemu in katerim zakonom bodo študentske organizacije podvržene, da se vzpostavi ustrezno in pa predvsem ustrezno, transparentno poslovanje s popolnim dostopom do informacij javnega značaja. Hvala lepa!